Syrië. Genationaliseerd tot Turk komen ze alsnog de Europese Unie binnen. De Commissie en ik geef hiermee gelijk antwoord aan de heer Juncker moet de onderhandelingen met Turkije over toetreding en over het afschaffen van de visumplicht definitief stoppen.